Zuerst einmal möchte ich mich bei den guten Geistern in diesem Haus und bei der Kommission bedanken, die mir während dieser Phase geholfen haben.

Auf der einen Seite geht es sehr wohl um Umweltstandards, aber auf der anderen Seite auch um die Frage, wie wir unsere Rohmaterialien in Europa sichern können. Denn wir wissen alle, dass Rohmaterialien in absehbarer Zeit knapp werden, und was nützt uns eine exzellente Technologie, wenn wir keine Rohmaterialien mehr haben? Deswegen müssen wir diesen Bericht sehr wohl auch aus dem ökonomischen Blickwinkel betrachten, und da stellen wir leider Gottes fest, dass wir eine Menge an Schwächen haben.

Jeder macht, was er will, jeder definiert, wie er will. Deswegen sind diejenigen, die so wenig sammeln, auch fast nicht vor Gericht zu ziehen, weil sie nach ihrem eigenen Standard sehr wohl richtig handeln.

Da hätte ich die Kommission gerne wesentlich engagierter gesehen. Doch das ist Vergangenheit, wir hoffen, dass das in Zukunft besser wird. Es ist ja nicht so ganz einfach, wenn die Mitgliedstaaten und mein Land ist auch nicht ganz handzahm da eigene Wege gehen.

Es ist richtig, dass wir den illegalen Export eindämmen.

Wir haben Erkenntnisse aus Ländern mit großen Häfen, da wurden 420 Container mit hochwertigem Elektronikschrott geprüft, und davon waren 360 illegal. Unsere Kinder werden uns ganz unangenehme Fragen stellen, wenn wir das nicht endlich stoppen, denn in einer Tonne Platinen sind 200 Gramm Gold und in einer Tonne Erz sind 2 Gramm Gold. Das können wir uns in Zukunft nicht leisten, und ich hoffe, dass das Bewusstsein der Bürger auch für diese ökonomischen Fragen nun endlich besser wird.

Wir wollen ausdrücklich, dass Kleingeräte, die mal ganz schnell in die Mülltonne wandern, auch kostenlos abgegeben werden können. Da kann man Ausnahmeregelungen für ganz kleine Geschäfte machen, aber im Grundsatz muss es leichter sein, Elektronikgeräte abzugeben und sie nicht in die Mülltonne zu schmeißen, weil wir den wertvollen Rohstoff haben wollen.

Illegales shipment muss abgebrochen werden. Der Anwendungsbereich muss anders werden.